Wir sollten einen Schritt nach dem anderen machen und nicht mit der Betonung des dritten Schrittes den ersten Schritt verhindern.